Ich war einerseits im Archäologischen Museum und war ergriffen von der Schönheit dieses großen kulturellen Erbes auf der Insel. Andererseits war ich dann, als ich zurück in der Wirklichkeit war und in der Altstadt von Nikosia mehrfach die Grenze da, wo man sie überqueren konnte, überquert habe,

Ich bin nicht so vermessen wie mein Kollege Graham Watson, Ihnen zu sagen, was Sie alles in den nächsten sechs Monaten angehen sollen. Aber ich möchte den Wunsch wiederholen, den viele unserer Kollegen auch schon im Gespräch in Nikosia vorgetragen haben Die Ratspräsidentschaft führt dazu, dass sich die Augen Europas auf Zypern richten, und wir müssen alle zusammen dazu beitragen, dass dieser unwürdige und eigentlich von gestern stammende Zustand dieser Art der Konfrontation überwunden wird. Es ist im Interesse aller Zyprioten, im Interesse der griechischen und der türkischen Zyprioten.

Die Zinsen gehen nach oben, die Zinslasten für die Krisenländer sind höher als vor dem Gipfel. Das muss bewertet werden.

Ich glaube, dass bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Troika ihren neuen Griechenlandbericht vorlegen wird und das ist auch für Zypern, für Ihr Land, in dieser Krise ein ganz existenzieller Moment die Unstimmigkeiten innerhalb des Rates beseitigt werden müssen. Ich jedenfalls mache mir große Sorgen über den Einfluss dieses neuen Griechenlandberichts und der Entscheidungen, die da anstehen, auf das, was bisher sozusagen auf dünnem Eis beim letzten Gipfel entschieden worden ist.